Elle ne fait l'objet d'aucun consensus quant à son diagnostic ou à son traitement. Ce manque de reconnaissance a affecté durablement les patients atteints de cette maladie, qui se retrouvent en situation d'errance diagnostique et thérapeutique.

C'est donc une pathologie qu'il faut prendre au sérieux.

Il nous faut mieux informer les citoyens sur la façon de se prémunir contre les piqûres de tiques et sur la nécessité de se faire dépister après une morsure.